Cele mai importante elemente din acest proiect sunt, după părerea mea, cele referitoare la consolidarea poziției agricultorilor printr o mai bună organizare internă. Sprijinirea organizațiilor de producători este cea mai sănătoasă cale prin care aceștia își pot vinde produsele în condiții decente. În același timp, nu cred că trebuie să ne ferim de legiferare în domeniul relației din lanțul de aprovizionare cu alimente, atâta vreme cât viitoarea legislație va fi așezată pe baze obiective. Să mizăm în continuare pe o autoreglementare a acestei relații dintre producătorii agricoli și comercianți nu este rezonabil, cel puțin în acest moment, experiențele de până acum au demonstrat acest lucru.